, izvolite. Ja, hvala. Danes smo poslušali tako strani pa tudi sedaj na koncu strani predsednika vlade, za katere zadeve naj prihranimo ustavno obtožbo. Ni bilo rečeno, ne vem kakšne zadeve bi se morale zgoditi, potem pa smo lahko mi na vrsti, da vložimo ustavno obtožbo. Sto devetnajsti člen Ustave: "Predsednika Vlade ali ministre lahko Državni zbor pred Ustavnim sodiščem obtoži kršitve Ustave in storjene pri upravljanju njihovih funkcij." In bolj, kot smo danes skušali dokazati, da ne spoštujete odločb Ustavnega sodišča, da kršite Ustavo, boste vi govorili o tem, kako lahko govorimo o zlorabi instituta. O tem, ali zlorabljamo institut, bi lahko odločilo Ustavno sodišče v skladu z našim predlaganim sklepom, ki se glasi: "Državni zbor predlaga Ustavnemu sodišču, da ugotovi, da je Marjan Šarec, predsednik vlade kršil drugi, treti, štirinajsti, petnajsti, sedeminpetdeseti in sto triinpetdeseti člen Ustave Republike Slovenije." Ustavno sodišče je tisto, ki bi morali reči, ali zlorabljamo institut ali ne. Tukaj pa se danes od predsednika vlade pa do poslancev vtaknili tudi v sodno vejo oblasti, v vlogo Ustavnega sodišča in ste rekli, ne, ta institut ste danes zlorabili. Po katerem členu katerega zakona, po katerem členu Ustave smo zlorabili institut obtožbe predsednika vlade? Mi smo ga obtožili po tem, da smo skušali dokazati, pa si ne upate iti na Ustavno sodišče, da zavestno kršite Ustavo in zavestno kršite človekove pravice. Spoštovani predsednik vlade, rekli ste, da se želite konstruktivnega sodelovanja z opozicijo, ampak glej ga zlomka, karkoli predlagamo, najsi bo to v obliki amandmajev zakonov, imenovanj, nič ne podprete. Včasih celo brez argumentacije, ker je nimate, zavrnete. Tako da ja, spoštovani predsednik vlade, žogica glede konstruktivnega sodelovanja je pri vas. Ko boste podprli prvi amandma, prvi zakon, prvo imenovanje na predlog SDS-a, bomo od točke A prišli k točki B, k temu, kar se reče konstruktivno sodelovanje. Če pogledate izpisek glasovanj v tem mandatu, kolikokrat smo poslanci SDS-a podprli imenovanja, amandmaje in pa zakone koalicije. Čez polovico. Zagotovo. Kolikokrat je taista koalicija podprla karkoli iz strani SDS-a. Nič. Če boste našli en primer, se bom opravičil in vas tudi pohvalil. Spoštovani minister. Ne govorim o tem, da je bila naša rešitev zveličavna. Trdimo pa, da je bilo, to je povedalo tudi delovno telo, Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, da je naš predlog zakona šel v pravi smeri reševanja. In medtem ko vi govorite, da naš primer ni edini zveličaven, dobimo taisti dan iz medijev odgovor vašega resornega ministra, da pričakuje štiri zveličavne rešitve na podlagi ene enostavne odločbe Ustavnega sodišča. Toliko o zveličavnosti predlogov. Ta zveličavnost se bo nadaljevala tam, kjer se končal zakonodajni postopek vladnega predloga o prejšnjem mandatu, da bo šest vladnih strank tekmovalo med seboj, kdo bo kaj predlagal. Kakšni koeficienti in kakšni predlogi bodo padali. Zato vem, da ima koalicija velik problem, ker poslanski skupini SDS vam dajemo za zgled to odločbo Ustavnega sodišča. Ker iščete vse načine in vse vzvode, da bi naredili tako rešitev, ki spet ne bo v skladu z odločbo Ustavnega sodišča. Medtem ko se mi tukaj prepiramo, ali spoštovati odločbo Ustavnega sodišča ali ne, je v isti zadevi že ponovna vloga na Ustavnem sodišču. In primeru, če te štirih zveličavne rešitve oziroma ena izmed njih zopet ne bo v skladu z odločbo Ustavnega sodišča, bomo šli zopet na Ustavno sodišče oziroma bo se bo kak predlagatelj. In kaj se bo zgodilo? Taista reciklirana koalicija bo rekla, to je ena prejšnja reciklirana koalicija naredila, kajti nisem prepričan, da bo Ustavno sodišče ob vsej množici nalog našla čas še v tem vašem polnem ali malo krajšem mandatu, da bo sprovedla še eno odločbo Ustavnega sodišča kljub temu, da je zelo enostavna. Poslanske skupine SDS smo bili danes presenečeni, kako ste se kar naenkrat sklicevali na mednarodne primerjave vlaganja ustavnih obtožb. Pa bi morda za medklic, ko ste rekli, ja, to se ne dogaja, bi se morda vprašali ali predsedniki vlad ostalih državah počnejo toliko neumnosti, tolikokrat kršijo človekove pravice oziroma tolikokrat kršijo Ustavo, ko to počnejo predsedniki vlade oziroma njihovi ministri slovenskih vlad. Ali Ustavno sodišče v drugih državah tolikokrat izpodbijejo na predlog ljudi, ki jih določeni zakoni tangirajo, da ugotovijo, da je nekaj v neskladju z zakonodajo. In prepričan sem, da bo Ustavno sodišče potem, ko bo na predlog določenih ljudi pregledovalo sprejemanje zakonodaje od leta dva tisoč pet naprej, imelo polno dela, ker se bodo pojavljale tiste zadeve, ki še prihajajo na Ustavno sodišče. To pa je, da so posamezne rešitve, ki jih je prejela prejšnja, pa verjamem da tudi, ki sprejela sedanja koalicija, v neskladju z zakonodajo. Skratka, tukaj imamo eno odločbo, ki je ne spoštujete, na drugi strani pa imamo, to vam tudi želimo očitati, pa tega nočete slišati, imate dvojne vatle. Na eni strani, ker vam bi zaradi ideologije ena odločba Ustavnega sodišča ni všeč, komaj danes smo vas prisilili, da ste rekli, oziroma včeraj smo celo normativni plan dela, in smo ugotovili, da ste dali zakon v normativni plan. se tukaj ne morem strinjati z gospodom Lenartom, Jožefom Lenartom, ki je rekel: "Vložili ste ustavno obtožbo kljub temu, da vlada pripravlja zakonsko ureditev." Petkrat smo to poslušali, pa se ni uredilo. Ustavno smo dali v proceduro, preden je vlada konec leta, konec januarja leta dva tisoč devetnajst sprejela normativni plan dela za to leto. Skratka, spoštovani predsednik vlade, Ustava je jasna. Odločitev Ustavnega sodišča je jasna. Jasno pa je tudi, da verjetno zavestno glede na to, kar ste izjavljali v posameznih studiih na posameznih soočenjih, ne želite rešiti odločbe Ustavnega sodišča, v tem primeru, predvsem pa jo ne želite , pa morda niti ne po vaši krivdi, ker se zavedate preglasovanj znotraj vlade, pa verjetno tudi preglasovanj znotraj poslanskih skupin, da ne želite rešiti odločbo Ustavnega sodišča na področju Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Medtem ko pri eni odločbi napnete vse sile in daste v peto prestavo pri reševanju odprtih Ustavnega sodišča. Pri drugi zadevi držite ročno zavoro, da se zadeva ne bi rešila. Zaradi tega kršite Ustavo in kršite človekove pravice. Tudi to, kar je gospod Pikalo danes rekel, da bo okvirno do začetka šolskega leta sprejel zakonodajo, pomeni le eno, da se še za eno šolsko leto kršile, kršili človekove pravice ljudem, ki jim je Ustavno sodišče, sodišče dalo prav, ampak vi tega ne želite niti slišati, še manj pa tega narediti. In ja spoštovani predsednik vlade, če ne boste spoštovali Ustave, zakaj pa ne, Ustava je jasna, če predsednik vlade oziroma kakšen ministrov krši Ustavo, je to eden izmed ustavnih pogojev za vložitev ustavne obtožbe. Tega pa ne bo potrebno, če boste vi počeli to , kar pričakujete od nas. Da boste konstruktivno sodelovali in poslušali tudi koga drugega, ne samo tistih iz vaših takšnih ali drugačnih krogov. Hvala. Hvala lepa. Vsi prijavljeni